La situation des réfugiés et des migrants détenus actuellement par des passeurs dans la ville de Sabratha en Libye en est l'illustration.

Il s'agit d'abord de stopper les trafiquants, non seulement en les arrêtant en mer, mais surtout en adoptant des sanctions contre les chefs de ces régions.

Le nouveau plan de paix proposé par l'envoyé spécial des Nations unies va dans le bon sens.

Le deuxième front est celui de la solidarité, qui n'est pas une option mais un devoir. Malheureusement, les chiffres parlent d'eux mêmes.

2015. La Hongrie et la Pologne n'ont accueilli aucun réfugié, la République tchèque en a accueilli 12, la Slovaquie 16 et l'Autriche 15. La solidarité est également quasi inexistante lorsqu'il s'agit du Fonds d'urgence pour l'Afrique. Celui ci a atteint ses limites et, si les États membres ne contribuent pas davantage, nous ne pourrons plus poursuivre nos politiques de retour volontaire, de sécurité aux frontières, d'éducation, de formation professionnelle. Comment proposer une alternative à ces candidats à la migration sans moyens financiers?